Bardzo często, mówiąc o naszych sąsiadach, używaliśmy takiego pojęcia stabilizacja.

Bardzo często za tym pojęciem stabilizacja nie szła prawdziwa wola dialogu ze społeczeństwami naszych sąsiadów sąsiadów Unii Europejskiej.

Bardzo dobrze się dzieje, że to pojęcie stabilizacja nie jest stałym słowem na ustach pana komisarza Füle, który nas słucha.

To nie zawsze będzie integracja w rozumieniu szybkiego przyłączenia do Unii Europejskiej. W przypadku wielu państw pewnie to nie jest możliwe.

Tam naprawdę musimy mówić o reunifikacji z Europą, tam musimy mówić o integracji, wiedząc, że jest to bardzo trudna i długa droga. Trzeba być realistycznym, ale trzeba zapomnieć o stabilizacji, bo stabilizacja zbyt często w naszym unijnym języku oznaczała popieranie reżimów i powinniśmy sobie z tego dzisiaj zrobić rachunek sumienia.

wyłożyć pieniądze i zapisać to, że te pieniądze będą. To jest konkretny instrument, który pokazuje, że chcemy ze sobą integrować szczególnie młode pokolenie. I dlatego trzeba dzisiaj mówić o nowym oddechu partnerstwa wschodniego, trzeba dzisiaj mówić o jakimś wielkim przedsięwzięciu może to powinien być Uniwersytet Partnerstwa Wschodniego? Musimy się na to zdobyć, musimy właśnie dzisiaj wysłać sygnał, że mimo wewnętrznych kłopotów, mimo kryzysu w Unii jesteśmy w stanie zaproponować coś nowego. Tego dzisiaj potrzebują nasi sąsiedzi, a szczególnie młode pokolenie. Jeśli dzisiaj o tym zapomnimy, przyjdzie taki moment, kiedy bardzo będziemy potrzebowali ich wsparcia w jednej czy drugiej sprawie, i oni wtedy będą mieli poczucie, że w trudnym dla nich momencie zostali odrzuceni.